Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie wissen, das Vermittlungsverfahren zur Arbeitszeitrichtlinie ist gescheitert. Artikel 65 Absatz 5 der Geschäftsordnung sieht vor, dass in diesem Fall der Vorsitz der Parlamentsdelegation im Vermittlungsausschuss eine Erklärung im Plenum abgibt. Deshalb jetzt eine kurze Erklärung zum Verlauf der Verhandlungen zur Arbeitszeitrichtlinie. Nach mehreren Trilogen und drei Sitzungen des Vermittlungsausschusses musste in der letzten Sitzung kurz nach Mitternacht und kurz vor Ablauf der Frist festgestellt werden, dass es nicht möglich war, zu einer Einigung zu kommen. Die EP Delegation hatte sich zuvor mit einer klaren Mehrheit von 15 Ja Stimmen, keiner Gegenstimme und fünf Enthaltungen gegen den letzten Vermittlungsversuch der Kommission ausgesprochen.

Er wurde gleichzeitig auch vom AStV abgelehnt, der im Saal daneben tagte.

29. April 2009 haben die zwei Ko Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses das Parlament und den Ministerrat informiert, dass es nicht möglich war, innerhalb der nach Artikel 251 Absatz 5 EG Vertrag vorgesehenen Frist zu einer Einigung über einen gemeinsamen Text zu kommen. Ich bedaure es sehr, dass es den beiden Institutionen nicht gelungen ist, zueinander zu finden. Aber wenn man auf die drei bis zum Schluss strittigen Punkte schaut das Opt out von der wöchentlichen Arbeitszeit, die Bedingungen des Bereitschaftsdienstes und die Mehrfachverträge pro Arbeitnehmer so waren die Unterschiede in den Positionen so groß, dass es keine Möglichkeit gab, eine Einigung zu erzielen, die noch mit dem Beschluss des Europäischen Parlaments vom

Die Parlamentsseite hat mehrere Kompromisse angeboten, die der Arbeitgeberseite eine hohe Flexibilität bei den Arbeitszeiten ermöglicht hätte.

Zum Bereitschaftsdienst.

Auch der inaktive Teil kann nicht ganz oder teilweise als Ruhezeit bewertet werden, wie es der Rat forderte. Für die Parlamentsdelegation war es außerdem klar, dass Bereitschaftsdienst dann erforderlich ist, wenn eine Fortsetzung der Arbeit notwendig ist.

Der Kellner, der ohne Gäste im Restaurant sitzt, verbringt einen inaktiven Bereitschaftsdienst, der dann natürlich auch anders bewertet wird das kann wohl nicht sein! Das Parlament setzte sich bei aller Flexibilität auch dafür ein, dass die maximale Arbeitszeit von 48 Stunden pro Arbeitnehmer pro Arbeitnehmerin gelten soll und nicht pro Vertrag. Hier konnten wir uns nicht einmal darauf einigen, dass dieser Grundsatz in einem Erwägungsgrund festgeschrieben wird. Für die Parlamentsdelegation war klar, dass kein Kompromiss besser ist als ein schlechter Kompromiss auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das Parlament hat dem Rat viele Vorschläge vorgelegt, die bis zur wie wir fanden Schmerzgrenze gingen. Aber eine Gruppe im Rat zeigte keinerlei Kompromissbereitschaft. Ich glaube auch, dass die Kommission an der einen oder anderen Stelle Vorschläge hätte vorlegen können, die etwas ausgewogener zwischen der Rats und der Parlamentsposition gelegen hätten. Während dieser Legislaturperiode hat das Parlament in der Mitentscheidung 389 Rechtsakte angenommen, 24 sind in dritter Lesung nach erfolgreicher Vermittlung abgeschlossen worden. Das zeigt wohl, dass hier eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen herrscht. Zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam ist es dem Vermittlungsausschuss im Fall der Arbeitszeitrichtlinie nicht gelungen, eine Einigung zu erzielen. Ich hoffe, dass die neue Kommission sehr schnell einen neuen Vorschlag vorlegt, der dann so hoffe ich zu einer Einigung führen wird.